Das ist ein wunderschönes Image, das Sie haben, das aber auch mit viel Verantwortung verbunden ist. Denn wir brauchen Rechtssicherheit, wenn wir uns für einen offenen Binnenmarkt in dieser Hinsicht einsetzen.

Wenn man per Mausklick ganz schnell ein Unternehmen gründen kann, passiert es auch sehr flott, dass vielleicht Steuerrecht, Sozialrecht umgangen wird. Hier passiert sehr viel Schindluder. Und daher ist jetzt meine Frage an Sie Was machen Sie ganz aktiv?

Daher, setzen Sie sich in dieser Hinsicht ein, dass mehr Rechtssicherheit besteht, online wie offline!